frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer sjötíu og átta tvö þúsund og tvö sem eru niðurgreiðsla húshitunarkostnaðar þetta er þrjú hundruð nítugasta og sjöunda mál þingsins á þingskjali sex hundruð sjötíu og fimm þær breytingar sem eru fólgnar í þessu frumvarpi lúta að tvennu í fyrsta lagi er verið að afla heimilda til að veita styrki til að taka í notkun varmadælur og aðra umhverfisvæna tækni sem nota má til húshitunar á svæðum sem því miður búa ekki við hitaveitu í öðru lagi er líka verið að afla heimilda til að veita styrki til endurbóta á íbúðarhúsnæði og raunar almennt til orkusparandi aðgerða ég legg sterka áherslu á það frú forseti að þetta frumvarp gerir ekki ráð fyrir því að útgjöld ríkisins aukist það má segja að markmið þeirra breytinga sem ég mæli fyrir og legg til í þessu frumvarpi séu þríþætt fyrsta að draga úr húshitunarkostnaði þeirra íbúa sem ekki njóta hitaveitna annars að draga úr kostnaði ríkissjóðs til langs tíma þriðja að stuðla að fjölgun starfa einkum á meðal iðnaðarmanna þinginu er vel kunnugt um að ríkissjóður ver á hverju ári umtalsverðum fjármunum til að greiða niður húshitun sömuleiðis nokkrum upphæðum til að veita styrki til bygginga nýrra hitaveitna jarðhitaleitar og orkusparnaðar og ég rifja það upp að styrkirnir sem felast í eingreiðslu til nýrra hitaveitna byggja á því að þar er safnað saman útreiknuðum átta ára niðurgreiðslum á viðkomandi svæði og það er sem einn milljarður hundrað sjötíu og sjö milljónir króna og eins og lög gera ráð fyrir er gert ráð fyrir því að um níu hundruð fimmtíu milljónir renni til að greiða niður rafhitun markmið þeirra breytinga sem ég legg til með þessu frumvarpi er að draga úr raforkunotkun til húshitunar með tvennum hætti og um leið að efla atvinnuskapandi framkvæmdir samkvæmt frumvarpinu er lagt að í fyrsta lagi verði heimilt að verja þrjú prósent af fjárlagaliðnum til orkusparnaðar í stað eitt prósent eins og nú er það felur í sér að það yrðu alls um þrjátíu og fimm milljónir króna til ráðstöfunar í þessu skyni í stað tólf milljónir króna ef lögin stæðu óbreytt ætlunin er að þessum fjármunum yrði meðal annars varið til að veita styrki til húseigenda sem hafa áhuga á því að bæta einangrun húsa sinna og þannig að draga úr þörfinni fyrir niðurgreiðslur það hefur verið sýnt á það með útreikningum sem orkusetrið á akureyri hefur gert að þetta er ákaflega vel til þess fallið hluta þessara fjármuna yrði þó varið til almennra orkusparandi aðgerða eins og í opinberum byggingum ríkis og sveitarfélaga og þær aðgerðir mundu að sjálfsögðu draga úr kostnaði við orkunotkun en þær mundu líka stuðla að fjölgun viðhaldsverkefna fyrir iðnaðarmenn ég nefndi áðan orkusetur iðnaðarráðuneytisins sem staðsett er á akureyri en ætlunin er að verkefninu yrði stýrt af því en ég kom inn á það í ræðu í síðustu viku að setrið hefur einmitt staðið fyrir mjög merkilegu tilraunaverkefni í samræmi við bæjarfélag á utanverðu snæfellsnesi sem gaf niðurstöðu sem gefur mér tilefni til að ætla að það megi hafa ríkulegan ávinning af þessu verkefni samstarfsaðilarnir yrðu meðal annars íbúðalánasjóður sem er reiðubúinn til þess að lána fé og hefur lánað flokka til að lána til orkuviðhalds af þessu tagi einnig atvinnuleysistryggingasjóður framleiðnisjóður landbúnaðarins eftir atvikum og samtök sveitarfélaga á köldum svæðum íbúðalánasjóður hefur heimildir til að veita lán til endurbóta og í einhverjum tilvikum gæti líka verið um að ræða átaksverkefni sveitarfélaga sem nytu þá stuðnings atvinnuleysistryggingasjóðs eins og önnur verkefni sem eru beinlínis til þess að koma nýtilegum hlutum fram og skapa um leið atvinnu hafa gert loks tel ég að það kæmi einnig til greina að framleiðnisjóður veitti styrki til bænda vegna verkefna á þessu sviði það hefur verið rætt við hann og undirtektir ákaflega jákvæðar

út í þetta verkefni og síðan yrði það að öðru leyti meðal annars fjármagnað með lánum frá íbúðalánasjóði frumvarpið gerir ráð fyrir því að greiðsla stofnstyrkja verði ekki eingöngu bundin við byggingu nýrra hitaveitna heldur gefist íbúðareigendum almennt kostur á styrkjum til umhverfisvænnar orkuöflunar til húshitunar þar er náttúrlega fyrst og fremst í framhaldi af ýmissi undirbúningsvinnu á síðustu árum af hálfu stofnana iðnaðarráðuneytisins og ekki síst í ljósi annars tilraunaverkefnis á vegum orkuseturs eða ég hef einnig áður reifað í ræðu á alþingi verið að horfa til aukinnar notkunar á varmadælum varmadælur hafa þróast mjög ört á síðustu árum það hefur verið lagt mikið atgervi í að hanna nýjar tegundir og það hafa komið fram tæknibreytingar í heiminum sem gera það að verkum að þetta er stöðugt að verða fýsilegri kostur og það eru stórborgir eins og til dæmis stokkhólmur ein af okkar góðu grannlöndum sem eru farnar að ná töluverðum hluta af þeirri orku sem þarf til að hita híbýli í gegnum stórar og

í öðrum tilvikum kunna aðrir kostir að vera fýsilegir í einhverjum tilvikum eins og til dæmis viðarkynding ég nefni tilraunir sem menn hafa verið að gera austur á hallormsstað í þeim efnum en líka vindmyllur og vek eftirtekt á því að undir forustu orkuráðs hefur tekist að hvetja fólk til að hefja notkun vindmyllna til að framleiða rafmagn og í einu tilviki er mér kunnugt um að slík hvatning sem kom í formi styrks frá orkuráði úr orkusjóði leiddi til þess að góður bóndi í nágrannasveit í reykjavík er búinn að setja upp slíka vindmyllu og byrjaður að selja á kerfið mér er líka kunnugt um það að það framtak leiddi til þess að mjög margar fyrirspurnir bárust sænsku fyrirtæki sem selur myllur af þessu tagi svo mjög að fyrirtækið taldi það svara kostnaði að setja upp sérstaka heimasíðu á íslensku mér finnst líka rétt að vekja eftirtekt á því frú forseti að á vegum nýsköpunarmiðstöðvar fer fram viðamikil athugun á því hvort það sé hægt að nota varmadælur til húshitunar í vestmannaeyjum varmalindin sem þar er verið að freista þess að beisla er hafið sjórinn við suðurhluta íslands er það hlýr að með tækni sem verið er að útfæra og þróa af hálfu útibús nýsköpunarmiðstöðvar í vestmannaeyjum og með sérfræðingum sem eru í höfuðstöðvum þá selja enn að það sé hugsanlegt að í framtíðinni verði hægt að hita upp töluverðan hluta af vestmannaeyjabæ með þessum hætti það er ákaflega merkilegt það er í fyrsta skipti sem slíkt yrði gert en vestmannaeyingar hafa auðvitað áður brotið í blað það voru þeir

rekur minni til eftir gosið í eyjum var sett á fót hraunhitaveita sem stóð um eins áratugar skeið undir töluverðu af húshitun í vestmannaeyjum það er lagt til í þessu frumvarpi og ég held að það sé mjög skynsamlegt að þessir styrkir sem með þessum hætti á að nota til að ýta undir umhverfisvæna orkuöflun þeir verði reiknaðir út með sama hætti og nú er gert varðandi nýjar hitaveitur það er inngreiðsur sem byggjast á átta ára niðurgreiðslum vegna hitunar með rafmagni en við þá útreikninga þarf að hafa það í huga og miðað við það að varmadælur nota rafmagn og þess vegna er gert ráð fyrir því að notendur þeirra njóta áfram niðurgreiðslna á því rafmagni sem þarf til að knýja dælurnar frú forseti ég tel að það séu engin sérstök efni að hafa frekari ræður af minni hálfu um efni frumvarpsins en ég legg til að samþykkt verði að lokinni umræðunni að vísa því til